Mogę przyłączyć się do tych pochwał w stosunku do przemówienia pana premiera, przede wszystkim dlatego iż to przemówienie wyraża motywy istotne dla przyszłości Europy. Uważam, że pan premier zaprezentował proeuropejski pragmatyzm.

To jest stawka na bezpieczeństwo, na bezpieczeństwo Europejczyków, to jest stawka na wzmocnioną współpracę w zakresie polityki obronnej, ale jednocześnie kooperację z Paktem Północnoatlantyckim.

Jednocześnie pan premier wyraził sceptycyzm wobec tego, co prezentuje często na tej sali pan przewodniczący Verhofstadt, sceptycyzm wobec centralizmu unijnego, wobec takich reform, które postawią kraje mniejsze w gorszej pozycji.

Absolutnie podzielam obawy przed formalnymi reformami, przed nową formą rewizji traktatów, która by mogła skutkować tym niebezpieczeństwem niebezpieczeństwem pomniejszenia europejskiego partnerstwa, europejskiej solidarności, pomniejszenia pozycji krajów mniejszych. I wreszcie jeszcze jeden bardzo istotny element to stawka na konkurencyjny rynek, na otwarty konkurencyjny rynek, na liberalizację usług. I trzeba powiedzieć, że nie tylko populizm, o którym pan premier mówił, jest siłą ograniczającą konkurencję gospodarczą w Europie.